Guvernanța corporativă este definită ca fiind sistemul prin care întreprinderile sunt conduse și controlate și ca un set de relații între conducerea unei întreprinderi, consiliul său de administrație, acționarii săi și celelalte părți interesate. Cadrul de guvernanță corporativă pentru întreprinderile cotate din Uniunea Europeană este o combinație de legislație și instrumente juridice neobligatorii, care include recomandări și coduri de guvernanță corporativă.